Signora Presidente, onorevoli colleghi, è già stato detto che mezzo milione di donne nell'Unione europea e 200 milioni nel mondo hanno subito il trauma della mutilazione genitale. Queste mutilazioni riflettono profonde disuguaglianze di genere e sono una forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze. Queste pratiche violano anche i loro diritti alla salute e alla sicurezza e all'integrità fisica, ed è fondamentale che la comunità internazionale, i governi e la società civile si mobilitino contro questa forma di violenza. Io penso che la prevenzione di queste violenze debba rimanere una priorità per l'Unione europea. Occorre garantire sostegno alle ONG attive in questo campo, promuovere iniziative coordinate e sistematiche con i paesi terzi nei quali si praticano le mutilazioni genitali femminili e continuare a praticare progetti concreti di prevenzione e sensibilizzazione. Ad esempio, una buona pratica portata avanti in Europa è lo studio condotto l'anno scorso dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, inteso a fornire una stima del numero di ragazze a rischio di mutilazione in sei paesi dell'Unione. Continuiamo dunque a lavorare su progetti concreti che portino allo sradicamento di questa atroce pratica e bisogna investire in assistenza, in cultura e in istruzione, con maggiore determinazione. L'Europa non può non tener conto dei dati preoccupanti che emergono ogni giorno e deve rafforzare la cooperazione intersettoriale. Infine, io credo che sia giusto sottolineare che questo delle MGF è solo un aspetto delle grandi questioni che investono le donne e le politiche discriminatorie nei loro confronti. E questo non possiamo assolutamente dimenticarlo.